Nicht alles ist rosig, man muss auch eingestehen, dass wir auch Fehler gemacht haben, dass wir auch versagt haben.

war und diese Lager besucht hat, wird mit mir übereinstimmen Es ist großartig, was in diesen Ländern geleistet wird, wie die Bevölkerung bereit ist, das Wenige mit den Flüchtlingen zu teilen.

Diese Bemühungen müssen wir unterstützen, mit Geld, mit mehr Geld und mit dem Aufbau von Strukturen der Selbstverwaltung, wie etwa in Zaatari.